Señor Presidente, quiero decirle que el siglo XXI es el siglo de la red, el siglo de el siglo de la apertura institucional, que significa transparencia y participación ciudadana, a la que tenemos que corresponsabilizar para construir nuestras decisiones.

Por eso nuestra labor tiene que tener un carácter proactivo.

tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a la ciudadanía, de escucharles. Por ello creo en la eficacia del registro de transparencia y en la huella digital, que, lejos de limitar y dar miedo, es una oportunidad para mejorar nuestros informes y medir nuestros resultados. Creo que solo así podremos avanzar hacia un parlamentarismo moderno. Yo he sido responsable de un informe y en la exposición de motivos relaté todos los agentes con los que trabajé, porque esta es una forma de trabajar, es una actitud que debemos separar de manera clara de todas las actuaciones irresponsables que hemos visto en el pasado.